Co můžeme udělat my zde, v Evropském parlamentu? Dnes jsme vyslali jasný signál oceněním Ilhamovi Tochtimu, že se nevzdáme toho, abychom požadovali jeho propuštění stejně tak jako propuštění tisíců dalších vězňů.

Pane vysoký představiteli, já Vás vítám ve Vaší nové funkci a kromě toho upozorňuji na náš požadavek nové strategie vůči Číně, která by měla být vedena s ohledem na skutečný pokrok v oblasti lidských práv.